Wir reden gerne von einer strategischen Partnerschaft zwischen der EU und China. Wenn wir das nüchtern betrachten, müssen wir feststellen, da bleibt sehr viel zu verbessern. Auf unserer Seite sind wir viel zu oft ein vielstimmiger, wenn nicht sogar dissonanter Chor. Und auf chinesischer Seite habe ich manchmal den Eindruck, dass zu oft das Spiel mit einzelnen Mitgliedstaaten der Kooperation mit der EU insgesamt vorgezogen wird. Wir sollten eine strategische Partnerschaft entwickeln, schon alleine deswegen, weil wir gemeinsame Herausforderungen haben, zum Beispiel vom Klima und einer ökologischen Transformation bis hin zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise. Diese strategische Partnerschaft muss auf Augenhöhe entwickelt werden, und es gibt weder Platz für europäische Arroganz noch für unpassende Verbeugungen vor chinesischen Anmaßungen. Es gibt Spannungen zwischen Europa und China, auch das muss man deutlich sagen, im wirtschaftlichen Bereich etwa. Manche dieser Spannungen sollten wir sehr sorgfältig behandeln, um nicht unnötige Eskalationen hervorzurufen, zum Beispiel in der Auseinandersetzung um die Photovoltaik. Aber wir sollten die europäischen Interessen auch sehr deutlich vertreten. Es gibt wichtige Kooperationen mit China. Davon hat Herr Kommissar Füle gesprochen. Die sollen wir weiter entwickeln. Es gibt Sorgen auf unserer Seite, etwa wegen der Selbstverbrennungen in Tibet und Gansu, oder auch wegen der Entwicklung im maritimen Raum Ostasiens, wo China sowohl den Ton als auch die Haltung zu ändern scheint. Aber es gibt auch Hoffnungen,

B. dass der Nationale Volkskongress die Umweltpolitik ändern könnte, oder dass das System der Zwangsarbeit ohne Gerichtsanordnung, das Laojiao System, vielleicht tatsächlich abgeschafft wird. Und die Hoffnung, dass Europa und China verlässliche Partner einer friedlichen, multilateralen Weltordnung sein werden, in der wir beide von guter Zusammenarbeit viel zu profitieren haben.